A belső piacot számos tényező vezérli, amelyek egyformán fontosak. A problémát uniós szinten az átfogó platform hiánya okozza, ugyanakkor ez teremti meg a lehetőséget is a növekedésre. Ezeket a hiányosságokat vette számba a három jelentés és kiválóan le is határolta őket. Azonban ezek egyszerű megnevezése még nem fogja ösztönözni az érdekelt feleket. Számos módosító javaslatot nyújtottam be a jelentéstervezethez, melyek egyik területe a munkavállalók szabad mozgásához kapcsolódó egyes megoldatlan kérdéseknek a rendezése. Továbbá az egységes piac minden vállalkozás számára jelentsen ugyanolyan előnyt. Gondolok itt hangsúlyozottan a kkv kra. Az Unió intenzívebb gazdasági növekedéséért a belső piac akadályainak leküzdésével lehet csak eredményt elérni. Vagyis egy kiterjedt, integrált piac maga is az innováció motorja lehet a jövőben. Gratulálok a jelentéstevőknek, biztos úr munkáját megköszönöm, és gratulálok a magyar elnökségnek.